frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar sem felur það í sér að skipa nefnd til að endurskoða bæði vörugjalda og tollalöggjöf einhverjir kunna að segja

þetta tengist engu að síður neytendamálum þetta tengist frelsi í innflutningi og því að menn líti og horfi til nútímans ég vil benda á það að neyslumunstur okkar íslendinga hefur á mörgum sviðum breyst mjög á umliðnum árum en eftir stendur að ef við lítum yfir í vörugjöldin og förum yfir vörugjöldin eru þau ógegnsæ

miklu frekar er verið að líta til ársins nítján hundruð níutíu eða tvö þúsund margt hefur breyst bæði í tækni í vörum og þróun síðan þá sem eðlilegt er að taka tillit til ég bendi meðal annars á í greinargerðinni alþekkt dæmi þessu til upplýsingar hvernig vörugjöldin geta lagst mismunandi á svipaðar vörur til dæmis vörugjöldin á ristavélar á brauðristar eru hvorki lagðir tollar né vörugjöld en á hin svonefndu samlokugrill sem eru auðvitað ekkert annað en brauðristar bara ristað með öðrum hætti þar er lagður sjö og hálft prósent tollur og síðan tuttugu prósent vörugjald ofan á þetta allt saman leggst síðan virðisaukaskatturinn frá tuttugu og fimm og hálft prósent sem hefur náttúrlega hækkað mjög og hefur hækkað eins og annað í tíð þessarar ríkisstjórnar við nefnum í greinargerðinni ýmis önnur dæmi sem sýna hvað þetta kerfi í dag er afkáralegt mér fannst gott að heyra það meðal annars í umræðum undir störfum þingsins að þingmenn og þá sérstaklega samfylkingarinnar eru reiðubúnir til þess að fara yfir þessi mál þá er að vona það að það sé ekki bara í orði heldur einnig á borði að menn fylgi þessu eftir og fari í þessa endurskoðun sem þarf á vörugjöldum

dæmi áðan varðandi samlokugrillin en ég vil líka horfa á tollalöggjöfina í stærra og mun stærra samhengi við erum að sjá það að bæði vörugjöldin og tollarnir eru að stuðla að því að stór hluti já drjúgur hluti verslunar er að flytjast úr landi það er þannig að margir íslendingar kaupa vöru sem þeir geta fengið hér heima vegna þess að þær eru hagstæðari í útlöndum og fara síðan með þær í gegnum rauða hliðið og enn þá borgar það sig að borga líka tolla á þessum sömu vörum þannig að álagning af hálfu ríkisins er með þeim hætti að íslensk verslun er ekki samkeppnishæf við útlönd og fyrir vikið missum við að hluta til verslunina úr landi sem þýðir fækkun starfa þetta er þáttur sem þessi nefnd sem á að vera skipuð fimm aðilum fær það hlutverk að skoða ég læt það eftir efnahags og skattanefnd hvaða einstaklingar það verða ég hef lagt til hér ásamt flutningsmönnum að nefndin verði skipuð fulltrúum frá hagfræðistofnun háskóla íslands bændasamtökunum samtökum verslunar og þjónustu neytendasamtökum íslands og fjármálaráðherra sem skipar síðan formann nefndarinnar en eflaust eru fleiri sem vel gætu átt heima í þessari nefnd það er mín sannfæring að ein meginstoð utanríkisstefnu íslands sé að stuðla að frjálsræði í viðskiptum og treysta öfluga alþjóðasamvinnu það hefur sýnt sig og sagan er nú merkileg fyrir margra hluta sakir að hún á frekar oft að vera til leiðsagnar og leiðbeiningar um það hvernig við eigum síðan að halda áfram það sýnir sig glöggt að okkur íslendingum hefur ávallt farnast best þegar landið er hvað opnast fyrir bæði viðskiptum og verslun við umheiminn það er því sannfæring mín að öflug utanríkisverslun sé forsenda fyrir hagsæld á íslandi og fyrir aukinni hagsæld og teljum við því mikilvægt að haldið verði áfram á braut aukins viðskiptafrelsis það þýðir til að mynda ekki lengur fyrir okkur íslendinga að við sem gerðumst aðilar að gatt samningnum og opnuðum þar með fyrir innflutning á landbúnaðarafurðum árið nítján hundruð níutíu og fimm aðeins til þess að auka samkeppni á landbúnaðarmarkaði að það miðast enn þá viðmiðið varðandi þá innflutningskvóta við neysluna á árunum nítján hundruð áttatíu og sex til nítján hundruð áttatíu og átta við vitum það öll að neysla okkar íslendinga til dæmis í kjúklingi í ýmsum þáttum

fyrrverandi og núna sem efnahags og viðskiptaráðherra er síðan að reyna að breyta til fyrra horfs en það er ekkert verið að gera meira það er ekki verið að taka neitt stærra skref í áttina að auknu frjálsræði varðandi tollamálin þá segja menn gjarnan í þessu samhengi bíddu ætlar þú að beita þér fyrir því að stuðla að minna matvælaöryggi og minnka landbúnaðarframleiðslu hér nei það ætla ég einmitt ekki að gera því að ég treysti því að íslenskar vörur séu ekki bara samkeppnishæfar heldur líka betri en erlendar vörur og geti vel staðið erlendri vöru snúning ég bendi á það sem gerðist meðal annars með frjálsum innflutningi á tómötum og gúrkum og fleira grænmeti að þá efldu íslenskir grænmetisbændur sig svo mjög að þeir juku hlutdeild sína á íslenskum markaði kerfinu var breytt við fórum yfir í framleiðslustyrkina þannig að við beindum styrkjunum inn til framleiðendanna þeir fóru hins vegar og endurskipulögðu sig að til fyrirmyndar er í dag og það er gaman að fylgjast með því

grænmetisbændur íslenskir eru að nálgast þessa samkeppni sem við fáum að utan og mér sýnist þeir hafa heldur betur haft yfirhöndina ég trúi því að það sé hægt að gera það á öðrum sviðum hluti af því að treysta betur alþjóðasamvinnu og frjálsræði í viðskiptum er einmitt að taka íslenska tollalöggjöf til gagngerrar endurskoðunar með það fyrir augum að afnema viðskiptahindranir og ég tel það vera vel hægt að menn fari í þetta verkefni það þarf kerfi bæði á sviði vörugjalda en ekki síður á sviði tolla kerfi sem allir skilja er gegnsætt og er einfalt það er ekki þannig nú og þess vegna legg ég til ásamt fleiri flutningsmönnum innan sjálfstæðisflokksins að þessi löggjöf verði endurskoðuð hið fyrsta og skipuð til þess nefnd fimm einstaklinga sem eru tilnefndir af þeim sem koma meðal annars fram í þessari þingsályktun ég legg til síðan að þessi þingsályktun verði send